Monsieur le Président, dans n'importe quelle démocratie du monde, qu'il soit annuel ou pluriannuel, le budget est l'exercice politique le plus global, le plus significatif, qui traduit une vision ou un projet. Permettez moi alors de m'interroger sur la proposition du Conseil. Une épure qui est, certes, meilleure que l'épure britannique mais qui, par rapport à celle de la Commission, se situe en dessous de tous les planchers, cela alors même on l'a rappelé que le budget européen ne représente que 2 des dépenses des États membres.

Dans cette hypothèse, il faudra alors que le Conseil explique aux citoyens européens quels projets on peut soutenir quand on envisage des coupes dans tous les domaines.